Acordul interguvernamental semnat de 25 de state membre la 30 ianuarie este un angajament pentru întărirea disciplinei fiscale. Regretăm lipsa unui angajament la fel de ferm și pentru stimularea ocupării forței de muncă mai ales în rândul tinerilor și pentru stimularea finanțării economiei. Dezamăgiți de actuala guvernare care a mărit numărul familiilor expuse riscului sărăciei, care are cea mai mică rată de absorbție a fondurilor structurale, care a adoptat prin asumarea răspunderii legi fundamentale, precum codul muncii, legea educației naționale, legea privind comasarea alegerilor, din fericire ultima declarată neconstituțională, cetățenii români au decis să și exprime public îngrijorarea pentru viitorul lor. Mișcările populare din ultimele trei săptămâni în numeroase orașe ale României solicită un lucru esențial vrem să avem încredere în politicieni, vrem să avem încredere în democrație. Ca și cetățenii români, toți cetățenii europeni așteaptă nu doar angajante pentru austeritate ci, mai ales, respectarea democrației și șansa de a contribui la dezvoltarea societăților în care trăiesc.